My zatím, bohužel, podklad k této agendě nemáme k dispozici, proto to, o čem budu hovořit, budou částečně otázky a částečně vyjádření určitého očekávání, protože samozřejmě evropskou agendu dovedností je dobré mít. Vy jste sama zmínila, co je asi východiskem. Nám se nedaří stále ještě snížit dostatečně počet neúspěšných žáků v základním vzdělávání, nedaří se nám zlepšit kvalita vzdělávání, stále ještě v průměru 20 žáků v základním vzdělávání nedosahuje základní úrovně vzdělání. Já bych se Vás chtěla zeptat, zda východiskem pro novou agendu dovedností jsou právě tyto mezinárodní výzkumy my v letošním roce budeme mít nový mezinárodní výzkum PISA anebo zda jsou to jenom výsledky trhu práce. Já bych předpokládala, že agenda nových dovedností bude jednak sledovat zlepšení kvality právě těch základních gramotností, základních kompetencí, dovedností, ale bude samozřejmě také odrážet požadavky trhu práce. Není možné sledovat jenom trh práce a nevnímat důležitost základních gramotností pro celoživotní vzdělávání.